Hvala lepa. V preveliki vnemi poslušanja te razprave, sem zapadel v vašo maniro posploševanja in seveda v isti koš vrgel vse FDV-jevce in se iskreno opravičujem. Hvala lepa.